2019. Il 4 settembre avete ricevuto da me un'e mail con ulteriori informazioni. Vorrei ricordare che, ai sensi dell'articolo 231, paragrafo 2, del regolamento, ogni candidatura deve avere il sostegno di almeno quaranta deputati che rappresentino almeno due Stati membri. Ogni deputato può appoggiare una sola candidatura. Se un deputato appoggia più candidature, nessuna di tali scelte sarà presa in considerazione. Una volta che una candidatura è trasmessa al Presidente, non è più possibile ritirare o aggiungere firme di sostegno. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature valuterò l'ammissibilità dei candidati e trasmetterò la loro candidatura alla commissione per le petizioni, che terrà le audizioni dei candidati all'inizio di dicembre. Tali audizioni saranno aperte a tutti i deputati. L'elezione del nuovo Mediatore in Aula è attualmente prevista per la plenaria di dicembre